Viele EU Länder rufen die europäischen Gelder zur Strukturpolitik nicht ab.

Natürlich muss die europäische Antwort jetzt einmal sein, europäische Expertenteams nach Griechenland, vielleicht auch nach Rumänien zu schicken. Ich bin aber zusätzlich der Meinung, dass wir die Programme künftig stärker auf die wichtigsten Bedürfnisse der schwächeren Länder abstimmen müssen.

Sie sind zu anspruchsvoll, sie sind zu kompliziert. Wir müssen deshalb künftig stärker bei dem Know how der Regionen ansetzen und sie nicht behandeln wie Entwicklungsländer. Außerdem muss es viel leichter möglich sein, private Mittel der Kofinanzierung von Projekten einzusetzen.